To mocne słowa, ale uważam, że strategia budowana na następny okres musi być zdecydowanie bardziej konsekwentna, zdecydowanie bardziej skuteczna, zdecydowanie bardziej konkretna i przynosić efekt w postaci poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku nie tylko pracy, ale także w systemie edukacji.